frá því að ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur tók við hefur verið kallað eftir réttlæti leiðréttingu að viðurkenndur væri forsendubresturinn sem varð í heimilum íslenskra heimila og fyrirtækja við hrun bankakerfisins við framsóknarmenn höfum talið lausn á skuldavanda heimila og fyrirtækja vera forsendu fyrir endurreisn íslensks efnahagslífs

því er mikilvægt hér að hafa í huga að sú leiðrétting sem skuldarar hafa fengið skuldarar þessa lands hefur fyrst og fremst komið í gegnum dómstóla en ekki vegna aðgerða stjórnvalda fyrst í gegnum dóm um ólögmæti gengistryggingarinnar og nú í gegnum dóm um að afturvirkni vaxtaútreikningsins sem var lögleiddur í desember tvö þúsund og tíu stangist á við stjórnarskrá hvað segir dómurinn okkur hann staðfestir að ríkisstjórnin og meiri hluti alþingis hafi brugðist hann staðfestir að seðlabankinn og fjármálaeftirlitið hafi brugðist ég vil hér kalla eftir þeirri stjórnsýsluúttekt á þessum tveimur stofnunum sem við höfum þegar samþykkt að þurfi að fara fram hann staðfestir þær veigamiklu athugasemdir sem komu fram hjá umsagnaraðilum og við í stjórnarandstöðunni bentum á í umræðum um málið hér í máli háttvirts þingmanns helga hjörvar kom fram að þessi lög hefðu verið unnin hér málefnalega að það hefði verið unnið að þeim með málefnalegum hætti því hafna ég algjörlega við vinnslu málsins kom fram að lögin stönguðust á við stjórnarskrána að lögin gætu stangast á við neytendasjónarmið að reiknireglan væri mjög óskýr jafnvel svo óskýr að mismunur og vaxtavextir komu fyrir í þeim dæmum sem lögð voru fyrir nefndina jafnvel svo óskýr að sama lánafyrirtækið getur komist að mismunandi niðurstöðu varðandi útreikning á lánunum þetta get ég ekki sagt að séu málefnaleg vinnubrögð þetta eru ekki vönduð vinnubrögð hér frá alþingi var kallað eftir því að það kæmu leiðbeiningar frá efnahags og viðskiptaráðuneytinu um það hvernig ætti að túlka þessa sérreglu þær leiðbeiningar komu aldrei fram í dómnum segir að greiðslutilkynningar og fyrirvaralaus móttaka jafngildi fullnaðarkvittun hann segir líka að vaxtamunur sem varð vegna hinna ólögmætu gengistryggðu lána verði lánveitandinn að bera og hann segir að öll leiðrétting verði að vera til framtíðar þetta er mjög mikilvægt að hafa í huga hann segir að öll leiðrétting verði að vera til framtíðar á gengistryggðu lánunum gleymum því ekki að hér er hæstiréttur að leiðbeina okkur um það hvernig við getum leiðrétt verðtryggðu lánin við getum gert það til framtíðar fyrir því eru fordæmi árið nítján hundruð sjötíu og tvö var þak sett á hækkun verðbóta og vaxta á húsnæðislán til framtíðar alla vega þrívegis hefur innlendri verðlagsvísitölu verið breytt framvirkt á gildandi lánasamningum til framtíðar við höfum afnumið verðtryggingu á launum og því getum við afnumið verðtryggingu á neytendalánum svo lengi sem við gerum það til framtíðar nú verða stjórnvöld að axla sína ábyrgð ríkisstjórn sem hlustar ekki á þjóð sína leiðréttir ekki forsendubrestinn hlustar ekki á umbjóðendur sína verður einfaldlega að víkja